În ultimii ani, mai mulți marinari români au fost răpiți de pirații somalezi. Anul trecut, în octombrie, trei dintre aceștia au fost, din fericire, eliberați, după o perioadă de captivitate de opt luni. Fenomenul pirateriei trebuie abordat de UE atât din perspectiva cauzelor sale, cât și a impactului asupra siguranței din regiune. Europa trebuie să schimbe strategia privind construcția politică și economică a Somaliei, prin cooperarea cu Uniunea Africană.

În paralel, eforturile de combatere a atacurilor pe mare trebuie centralizate. Astfel, în zona de coastă se desfășoară azi misiuni paralele ale UE, China și SUA. De asemenea, protecția militară a coridorului internațional de tranzit din Golful Aden trebuie să fie prioritară într o asemenea structură.